Monsieur le Président, premier, deuxième ou troisième programme, est ce la bonne question?

Je souhaite rappeler que dans notre histoire commune, il y a eu des effacements de dette précisément pour relancer l'économie. Sans aller jusque là, il faut aujourd'hui examiner les conditions d'une mutualisation partielle qui permettrait aux pays en difficulté, dont la Grèce, de repartir d'un bon pied sans avoir en permanence à rendre des comptes ni à prendre de nouvelles mesures d'austérité dont les peuples ne veulent plus, les Grecs comme les autres, d'ailleurs.